forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á siglingalögum númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm um er að ræða breytingu á níunda kafla siglingalaga sem fjallar um ábyrgð útgerðarmanns og takmörkun ábyrgðar en í þeim kafla er að finna undantekningu frá þeirri meginreglu skaðabótaréttar að sá sem ber ábyrgð á tjóni skuli bæta það að fullu þessar undantekningarreglur eru í formi ábyrgðartakmörkunar það er þar er kveðið á um hver getur verið hámarksbótafjárhæð vegna bótaskylds tjóns þetta eru sérreglur sem byggja á alþjóðlegum samningi frá nítjánda nóvember nítján hundruð sjötíu og sex

samningnum og er því ekki bundið af ákvæðum hans en hefur hins vegar fullgilt og er aðili að eldri samningi frá nítján hundruð fimmtíu og sjö um sama efni þótt ísland sé ekki bundið af ákvæðum samningsins frá nítján hundruð sjötíu og sex endurspegla reglur níunda kafla siglingalaga ákvæði hans í kaflanum er því eins og í samningnum fjallað hverjir eigi rétt á að takmarkaða ábyrgð hvaða kröfur falla undir ábyrgðartakmörkun hver eru ábyrgðartakmörkin missi réttar til að takmarka ábyrgð og stofnun takmörkunarsjóða þann fyrsta maí nítján hundruð níutíu og sex var samþykkt af hálfu alþjóðasiglingamálastofnunarinnar bókun við samninginn frá nítján hundruð sjötíu og sex með þeirri bókum voru einkum gerðar breytingar á ábyrgðartakmörkunarfjárhæðunum og voru fjárhæðir hækkaðar verulega frá því sem var í samningnum enda full ástæða til meðal annars vegna verðbólgu á tímabilinu bókunin öðlaðist gildi í maí tvö þúsund og fjögur nú eru tuttugu og sex ríki aðilar að henni og er unnið að því á vegum utanríkisráðuneytisins að ísland gerist einnig aðili

með frumvarpinu er því verið að leggja til verulega hækkun þeirra fjárhæða sem bætur takmarkast við og leiðir það til mun betri stöðu þeirra sem verða fyrir tjóni eins og áður hefur verið sagt þá er einnig lögð til sú breyting með frumvarpinu að í stað þess að miða stærð skipa við brúttórúmlestir er miðað við brúttótonn auk þess er lögð til breyting á því hvaða vexti skuli reikna af takmörkunarfjárhæðum ég mun nú í stuttu máli gera nánari grein fyrir breytingum sem lagðar eru til á einstökum ákvæðum í fyrsta lagi er um að ræða breytingu á hundrað sjötugasta og sjöundu greinar sem sem fjallar um upphæðir takmörkunarfjárhæða bæði vegna lífs og líkamstjóns sem og annars tjóns auk þess að hækka fjárhæðir vegna einstakra krafna verulega er fellt niður ákvæði í fyrstu málsgrein hundrað sjötugasta og sjöundu greinar um hámarksfjárhæð bóta vegna farþegaskips enda er slíkt ákvæði ekki lengur að finna í bókuninni frá nítján hundruð níutíu og sex eins og áður sagði er einnig lögð til sú breyting að miða stærð skipa við brúttótonn í stað brúttórúmlesta og er það í samræmi við áðurnefnda bókun

á ákvæðunum í þriðja lagi hæstvirtur forseti er lögð til breyting á öðrum málslið hundrað áttugustu og fimmtu grein laganna þar sem fjallað er um vexti sem reikna skal af takmörkunarfjárhæðum sem lagðar eru í takmörkunarsjóðinn sem kveðið er á um í hundrað sjötugasta og níundu grein laganna sú vaxtaviðmiðun sem er í gildandi lögum þykir óhentug enda liggur ekki alltaf fyrir hver hún skal vera á hverjum tíma því er lagt til að um vexti fari samkvæmt vaxtalögum númer þrjátíu og átta frá tvö þúsund og eitt nánar tiltekið öðrum málslið fjórðu grein sem fjallar um vexti af almennum verðtryggðum útlánum hér er á ferðinni veruleg einföldun á vaxtaviðmiðinu frá því sem er í gildandi lögum hæstvirtur forseti eins og áður hefur komið fram eru þessar breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu að mestu leyti fólgnar í hækkun takmörkunarfjárhæða og þar með verulega betri stöðu tjónþola þetta eru nauðsynlegar breytingar sem gera þarf sérstaklega þar sem nú er unnið að aðild íslands að bókuninni frá nítján hundruð níutíu og sex sem kveður á um þetta ég tel ekki ástæðu til að hafa um þetta frekari orð heldur legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu hæstvirtur forseti vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar klára sem hér